Vjerujem kako smo svi jako dobro upoznati s argumentima koji idu ukorist ove inicijative, od financijskih, ekoloških do organizacijskih. Raštrkanost Parlamenta na tri lokacije besmislica je koja puno košta i dodatno otežava rad zastupnika.

Ne možemo ignorirati nove okolnosti, kao što su proširenje EU i kontinuiran rast broja zastupnika, uz jačanje uloge Parlamenta te dopustiti da robovanje tradiciji i partikularnim ineteresima u ovom slučaju stane na put učinkovitosti. Paralament mora biti ovlašten sam uređivati organizaciju svoga rada ako doista želimo ostvariti jaču ulogu ovoga doma, garantiranu Lisabonskim ugovorom. No, pritom moram naglasiti kako jača uloga Parlamenta ne znači samo bolje pozicioniranje ovog tijela unutar političkog establišmenta Unije, već prije svega među građanima, iż čijeg povjerenja ono crpi sav svoj legitimitet. Europski parlament je suzakonodavno predstavničko tijelo, kojim u potpunosti moraju upravljati građani Europske unije.

Naglasit ću kako se ne radi o principu kojeg valja poštovati samo u vrijeme krize, nego uvijek i u svakoj prilici. Stoga upotpunosti podržavam izvješće poštovanih izvjestitelja i ovim putem poručujem vladama i državama članicama da od njih tražimo odgovoran pristup ovom pitanju i što skorije očitovanje.